Partout, l'on revoit des gouvernements qui répondent à ces revendications qui sont légitimes par la répression et, souvent, trop souvent, par la violence. L'Union européenne a un réel rôle à jouer en fondant sa politique étrangère sur le respect du droit, encore une fois, et sur le respect du multilatéralisme. L'Union européenne, contrairement à l'administration Trump, doit contribuer concrètement à la désescalade des tensions dans la région et continuer à défendre la paix et le respect des droits fondamentaux. La stabilité du Moyen Orient, nous l'avons dit, passera par une transition démocratique que nous, Européens, nous devons soutenir par le dialogue vous l'avez fait mais aussi par le soutien et la protection des populations.